Este o cerință pe care Parlamentul a înaintat o în mai multe rânduri, aceasta constituind un pas pentru definitivarea pieței interne europene și pentru integrarea economică a statelor membre. Nu trebuie să uităm că numeroase companii își desfășoară azi activitatea în mai multe state ale Uniunii. Reprezentând un sistem comun de reguli în domeniu, baza fiscală consolidată comună a societăților va reduce în mod semnificativ costurile administrative ale companiilor și va crește transparența, Uniunea urmând să devină practic un loc mai atractiv pentru investitori. Comisia Europeană estimează o reducere anuală cu 700 de milioane de euro a costurilor relative conformării cu legislația și, de asemenea, diminuarea numărului de cazuri de evaziune fiscală. În acest context susțin prezenta propunere și consider necesare pe viitor atât aplicarea sistemului la întreprinderile mici și mijlocii, cât și introducerea unui nivel minim de taxare la scară europeană. Îmi exprim, de asemenea, speranța ca propunerea Parlamentului să fie pe deplin luată în considerare de către Consiliul de miniștri.